Paní zpravodajko, děkuji vám za velmi povedenou zprávu. Chápu, že jste při jejím sepisování musela být diplomatická, a tak jste Komisi a Radu kritizovala jen jemně.

Budeme od Komise žádat podklady pro vyšetřovací výbor EMIS a doufám, že Komise bude spolupracovat ochotně, ale nedokážu zakrýt své obavy. Rozhodně bych se chtěla připojit k požadavku na Komisi, aby bez dalšího prodlení předložila svůj návrh centrálního povinného rejstříku lobbistů platného pro všechny orgány a instituce Evropské unie. Například u vyjednávání smlouvy TTIP byli lobbisté přítomni ve větší míře než neziskové organizace.